Este año el mandato presupuestario tiene una importancia incluso mayor que la que puede tener otros años, dado que vamos a negociar durante el ejercicio 2012 las próximas perspectivas financieras.

Por tanto, esperamos que ahora las Instituciones tengan más capacidad de consenso de la que tuvieron el año pasado.

Ella insiste en la importancia de la estrategia Europa 2020, de la cuantificación presupuestaria, de la atención por los créditos no comprometidos, por la seguridad, por la credibilidad del presupuesto. Todo eso va a estar en este presupuesto 2012 y en las próximas perspectivas financieras. Por eso es necesario que este mandato y este diálogo tripartito salgan perfectamente, porque del resultado de la concertación presupuestaria del año 2012 va a depender en gran medida el éxito de la negociación interinstitucional para las próximas perspectivas financieras. Y apoyamos muy particularmente la petición que hace la Comisión Europea de un 4,9 de incremento en los créditos de pago.